Najlepša hvala in lep, lep pozdrav še z moje strani tudi, gospodu, ministru. Zdaj, če prav razumem je, občina Postojna tista, ki da zavira, ta dogovor in blagostanje v občini, ampak samo na podlagi tega, da so, da je občina sama s prebivalkami in prebivalci izrazila svoje nezadovoljstvo nad tem, da jim, da jim nad glavo, preletavajo vojaška letala, da se, Poček izkorišča, dan in noč, da je gibanje omejeno in in tako naprej. Zdaj, če prav razumem, je gasilsko-reševalni center je zgrajen. Mors je obljubil financiranje, bilo je, kot ste rekli, citiram: "Posebej dogovorjeno. Mors ima, za izvedbo financiranja že denar." - Se pravi, ni problem v denarju, problem problem financiranja je v tem, da je občina Postojna odstopila od dogovora z MORS-om, ne toliko problem v tem, da da so oni dejansko odstopili, ampak od nadaljnjega koraka, ki ga je MORS izbral, in to je izsiljevanje, občine da v v preprosti matematiki, ker ona želi, da se te aktivnosti vojaške aktivnosti prenehajo. Na eni strani imamo interes ljudi, interes civilne družbe, interes, ki stoji za reševalnim centrom, na tem, na tem, ogroženem, še posebej poleti ogroženem, področju, na drugi strani imamo vojaške parcialne vojaške, vojaške interese. En en še enkrat, zelo enostaven odgovor bi želel od vas. Boste poskrbeli, da se s strani MORS-a sofinanciranje izvede do konca? Hvala.